Ecco allora che dobbiamo passare ai fatti. Conosciamo la determinazione del Vicepresidente Timmermans, quella che ha messo per lavorare sull'economia circolare e sulla lotta all'inquinamento da plastica, e quindi siamo molto fiduciosi. Per passare ai fatti voglio velocemente sottolineare due punti. Uno le risorse. Se vogliamo industrie che inquinino meno, mezzi di trasporto più puliti nelle nostre città, edifici con i pannelli solari e prodotti riciclabili, riutilizzabili e riparabili, servono tanti investimenti.